Herr Präsident! Mit dem erfreulichen Beitritt Kroatiens sollen nun die Sitze pro Land neu bewertet werden. Wenn im Zuge dessen nun Österreich zugunsten von Schweden einen Sitz verlieren soll, ist das sachlich nicht begründet.